Vynález rôznych podporných fondov EÚ, ktoré často deformujú trhové prostredie, si vynútil zavedenie povinného oznamovania poskytnutej štátnej pomoci. Potom sa ukázala potreba výnimky z tejto povinnosti v prípade sociálneho bývania. A zrazu je na svete európska definícia. Ak zhora nadefinujeme povinnosti a potom necháme tých dole, aby ich vykonávali, to nie je subsidiarita. Zodpovednosť za sociálne bývanie je plne v kompetencii vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov. Nespochybňujme schopnosť národných spoločenstiev a miestnych komunít riešiť svoje vlastné problémy.